reyndar eru þetta hugmyndir og tillögur sem vinstri hreyfingin grænt framboð setti fram í sínum efnahagspakka við lögðum til og leggjum til og höfum talað fyrir því að lífeyrissjóðirnir verði kallaðir að sameiginlegu borði með stjórnvöldum til þess meðal annars að íhuga þennan kost á hvern hátt þeir geti orðið til þess að styrkja okkar stöðu styrkja gjaldmiðilinn en jafnframt verða að gagni við uppbyggingu á innra stoðkerfi samfélagsins þetta er að finna í okkar tillögum þetta er að finna í okkar skrifum á undanförnum vikum og mánuðum